Madame la Présidente, mes chers collègues, nous l'avons attendue 15 ans. Enfin, l'Europe qui protège est sur les rails. Dorénavant, les travailleurs seront mieux protégés de l'exposition à des substances cancérigènes et mutagènes sur leur lieu de travail, car ce ne sont pas les accidents de travail, mais le cancer qui est la première cause de mortalité au travail en Europe. Un chiffre, juste un chaque heure en Europe, c'est entre 7 et 12 personnes qui meurent de cancer dû à l'exposition à des substances toxiques sur leur lieu de travail. Désormais, huit nouvelles substances seront incluses dans la loi, et une qui n'est pas des moindres les vapeurs diesel. Tout le monde est d'accord pour en finir avec le diesel. Des villes, des États, de nombreux consommateurs veulent s'en débarrasser.

Chaque année en Europe, 12 millions de salariés sont exposés aux vapeurs d'échappements, de gaz d'échappement de moteurs diesel sur leur lieu de travail. On parle de personnes que vous voyez tous les jours, qui travaillent sur la voie publique, qui conduisent des tracteurs, des poids lourds, qui travaillent dans des cabines de péage. Alors mes chers collègues, notre objectif c'est de prendre nos responsabilités et enfin, dans ce Parlement, on va comprendre qu'il faut concilier la santé et l'environnement. C'est important, mes chers collègues, parce qu'il faut protéger les travailleurs de la même manière que tous les autres citoyens, afin de faire avancer cette Europe sociale de manière concrète, et je tiens à le dire devant vous.

M. Rolin pour sa capacité d'écoute, parce que ce n'était pas gagné sur les vapeurs diesel. Je tiens à le remercier aussi pour le fait que, parfois, lorsqu'on veut aller vite, on a des moments d'accrochage, mais on y arrive parce que, derrière, on ne doit pas jouer avec la santé des salariés.